Voorzitter, het Hongaarse parlement heeft in recordtempo een grondwet en vele wetten aangenomen. De nieuwe grondwet verankert op prima wijze de waarden van het huwelijk en van het leven. Premier Orbán zet een nieuwe koers uit, toont zich Euro realist en rekent af met het communistische verleden. Dat is best, maar premier Orbán moet oppassen niet in dezelfde val te trappen als zijn communistische voorgangers, namelijk maximale greep willen krijgen op tal van onderdelen van de samenleving. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan dan knellen. Want ook ik maak me zorgen over de groeiende politieke invloed op de Hongaarse bank. Ook ik ben bezorgd dat de politiek de benoeming van honderden nieuwe rechters gaat bepalen. Maar velen in dit Parlement reageren ook voorbarig. De idee om nu al te roepen dat het Hongaarse lidmaatschap moet worden geschorst, vind ik links liberale flauwekul. De inleidende procedure is nu door de Commissie gestart. Laten we die afwachten, én het debat met Hongarije.